virðulegi forseti í þessum fjölmörgu ræðum háttvirtra stjórnarandstæðinga þá fannst mér eitt standa upp úr sem svona segir allt um málið þegar því var hér lýst yfir að þessi tillaga gerði alþingi skömm til þessi orð féllu frá háttvirtum stjórnarandstæðinga og ég hef engan áhuga á því að taka þátt í því ég segi að sjálfsögðu nei